Az Európai Unió aktív szereplőként akar részese lenni a közel keleti békerendezés folyamatának, amit helyeselni lehet. Mind az izraeli félnek, mind a palesztinnak megvannak a teendői a béke érdekében. Az elfogadott határozatból azonban hiányzik néhány lényeges felvetés. Az Unió követelje Ciszjordánia, a Gázai övezet és Kelet Jeruzsálem Izrael általi megszállásának megszüntetését.

A jelenlegi határozat ugyan előre lépést jelent a hasonló témában előzőleg a Parlamenttel elfogadotthoz képest, azonban e hiányosságok miatt támogatni nem tudtam.